Mnohokrát sme v Parlamente vyzývali, aby sa platné právne predpisy týkajúce sa tehotných zamestnankýň a poskytovania rodičovskej dovolenky zlepšili a aby sa prijali opatrenia na zlepšenie zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života. Ženám by sa malo umožniť lepšie zosúladiť povinnosti a posilniť tým rovnaké príležitosti medzi materskými dovolenkami, ale aj medzi ženami a mužmi v pracovnom živote a v pracovných podmienkach a na trhu práce. Podľa môjho názoru predĺženie materskej dovolenky by jednoznačne malo pozitívny vplyv na zdravie matky a tento krok by mohol napomôcť ženám lepšie sa zotaviť z pôrodu a vytvoriť si s dieťaťom pevnejší vzťah. Dlhšia dovolenka a tiež posilnenie práv žien vracajúcich sa do práce po jej uplynutí by zase okrem iného určite prispelo k zrovnoprávneniu príležitostí na pracovnom trhu. Treba mať tiež na pamäti skutočnosť, ktorá je zakotvená aj v texte smernice, že ženy by mali byť chránené pred diskrimináciou na základe tehotenstva alebo materskej dovolenky a mali by mať k dispozícii primerané prostriedky právnej ochrany, aby sa dodržiavali ich práva na dôstojné pracovné podmienky a lepšie zosúladenie rodinného a pracovného života.